Madame la Présidente, le projet d'accord cadre qui nous est soumis aujourd'hui est une infamie. En l'acceptant, le Parlement européen accentuerait le caractère fédéral de l'Union en renforçant la Commission au détriment du Conseil européen.

Cela faussera la concurrence électorale car, de par leurs fonctions, ils seront en mesure de prendre des décisions pour influencer les électeurs. D'autre part, le projet contraint les partis politiques européens à présenter chacun un Spitzenkandidat c'est à dire un candidat à la présidence de la Commission.

Officiellement, il s'agit de donner un vernis démocratique à la Commission, comme si ce tour de passe passe suffisait à transformer le fer en or. En réalité, la Commission ne sera jamais l'équivalent du gouvernement d'un État démocratique, car pour qu'il y ait démocratie, il faut une nation. Or, il n'existe pas une nation européenne, mais des nations européennes. Seuls les États européens reposent sur une authentique base démocratique. L'Union européenne repose, quant à elle, sur une imposture. Plutôt que de persister ainsi dans l'erreur, mieux vaudrait repenser la construction européenne. C'est une Europe respectueuse des nations dont les peuples ont besoin, non d'un monstre supranational dominé par des oligarques et par des lobbies.